Děkuji Vám, pane zpravodaji, dovolte, abych také ocenil Vaši zprávu a jenom dodal ze zkušenosti, že když jsem byl členem Rady Evropy, tak jsme se zabývali násilím na stadionech, což má i tuto souvislost, a myslím si, že